De facto ist aufgeschobenes Recht aufgehobenes Recht. Mit der Einrichtung des Portals im Jahr 2010 konnte damit ein Meilenstein im grenzüberschreitenden elektronischen Rechtsverkehr gesetzt werden.

Die gegenseitige Anerkennung von Verwaltungsakten und Urteilen ist eines der Hauptprinzipien des europäischen Rechtssystems. Dass da dringender Handlungsbedarf besteht, zeigen uns auch die kürzlich angenommenen Berichte, beispielsweise meiner über die Stärkung der Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in der Brüssel I Verordnung. Es bestehen noch immer sehr viele Hindernisse für die Bürger, allerdings auch für die Unternehmen, um das Recht auf Freizügigkeit wahrzunehmen. Insofern ist es ganz besonders wichtig, die moderne Technologie zu nutzen, damit der Zugang zum Recht erleichtert wird und damit auch das Vetrauen in das europäische Rechtssystem gestärkt wird. Und Vertrauen ist nun etwas, von dem wir gar nicht genug haben können in diesen Zeiten des Zweifels von vielen europäischen Bürgerinnen und Bürgern.